Není možné zavírat oči nad tím, když některý z členských států porušuje základní principy evropského práva, principy volného pohybu osob a principy rovného zacházení. Tady nejde pouze o to, že jsou takto diskriminováni Evropané, občané jiných států Evropské unie, kteří v Rakousku pracují a kteří tedy platí daně v Rakousku a mají tedy logické i morální práva na stejné sociální výhody. Ale je to velmi nebezpečný precedent, který kdybychom nechali být, začneme rozbíjet vnitřní trh Evropské unie a zničíme myšlenky, na kterých stojí evropská integrace.

Takže velmi děkuji za to, že vnímáte tento rakouský populistický návrh jako nepřijatelný, a moc prosím o to, aby Evropská komise zde učinila vše pro to, aby Rakousko sjednalo nápravu. Bylo to jasně řečeno, občané Evropské unie, kteří pracují v Rakousku a odvádějí daně a sociální odvody v Rakousku jako Rakušané, mají logicky stejné právo na sociální výhody jako Rakušané. Je to princip evropské integrace a my nemůžeme posuzovat ekonomické rozdíly jednotlivých členských států, bourat princip evropské solidarity a tvrdit, že když někdo má své děti v zemi, kde jsou sociální příspěvky nižší, tak má dostávat nižší příspěvky, když platí poplatky stejné v Rakousku jako Rakušané. Takže myslím si, že to je jasné z hlediska principiálního, je to jasné z hlediska morálního a já moc prosím, vyvarujme se toho. Podobnou debatu jsme vedli před rokem ve vztahu k Velké Británii, která uvažovala o podobné právní úpravě, tady bohužel brexit otázku Velké Británie vyřešil, ale pokud bychom zde zavírali oči a jiné země přistupovaly k takovým populistickým opatřením, jak jsem naznačil, můžeme tím evropskou integraci mimořádně ohrozit.